Ja, hvala lepa, gospod podpredsednik. Vsi ostali prisotni še enkrat lep pozdrav! Tema, ki jo imamo na dnevnem redu niti slučajno ni lahka, je kar zahtevna in zelo kompleksna, kajti s temi novimi prejemi oziroma s temi popravki bodo zopet mogoče nastajale kake krivice, ne, ker tisti, ki so se predčasno upokojevali, bodo pač, ne bodo deležni tega, kar bodo udeleženi tisti, ki se bodo zdaj v bodoče upokojevali, in tu je pač vedno problem in vedno bo. V glavnem. Zanimiva je razprava gospoda državnega sekretarja, ki je govoril, ki je govoril, tega pokojninskega sistema s sedemdeset let starim avtom, to mi je malo čudno, ampak dobro, če je to njegovo veselje, naj bo. Veseli pa me tudi z njegove razprave, ne, da več, ko smo te meritve imeli, koliko delavcev dela za enega upokojenca, tega več ni, zdaj so to po novem tehnika, stroji in roboti. To je nekaj novega, jaz še nisem do zdaj slišal, ampak okej. Pa tudi potrdil je, da je ta sistem vzdržen, prav. Moram se osredotočiti na na stališče gospoda Kordiša, čeprav ga žal ni, petek je, pa ga več ni, za njega so vsi delavci izkoriščeni delavci. Te teze jaz tu ne sprejemam, ne. Se pravi, vsakšen delavec, ki v Sloveniji dela, je izkoriščeni delavec. Tega, tega jaz ne kapiram, moja glava to ne ne prenese. V glavnem, če so tisti delavci pri Akrapoviču izkoriščeni ali pa pri Slavku Šegi, prevozniku na Ptuju, izkoriščeni, ne verjamem v to, oni so zelo dobro plačani in in tudi, v, bi rekel, ljudi, ki radi delajo, in to ne morem sprejemati, da so, da so potem nekje izkoriščeni. Če so, so pa zato neke druge službe, ki to urejajo, če pride do izkoriščanja. Dotaknil bi se mojega poslanskega vprašanja, ki sem dal pobudo za tiste ljudi, ki so delali štirideset ali več let delovne dobe. To se pravi, to je, to sem dal pobudo, da se tem dvigne na, na sedemsto evrov, to je pobuda vladi. Dobil sem tudi odgovor, bom kar citiral: "Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je v letu dva osemnajst povprečno teh ljudi sto petnajst tisoč sto šestinsedemdeset, ki so delali štirideset let ali imajo več, imajo več delovne dobe." Ne. To je, če gledaš shemo proti upokojencev šesto dvajset tisoč, je to zelo malo, bi temu tako rekli. Kot poslanec bi se jim zahvalil, da so, da so to štiridesetletno delovno dobo dali skozi. Če bi pa bil predsednik države, pa bi vsakemu čestital pa izrožu izročil priznanje, nekako tako. Danes imamo seveda še na na, sprejemamo dvig, sedanjega odmernega odstotka, ne, sedeminpetdeset cela petindvajset je za moške in triinšestdeset cela pet za seveda za oba spola, bo dostopen in se bo izvedel v prehodnem obdobju šestih letih, kar pomeni, s prvim januarjem dva tisoč petindvajset. Mene sicer malo tu, nekaj sem v dilemi, ne, kajti sicer je to gospod Kramar dobro ugotovil, zakaj komaj prvega januarja dva petindvajset. Me pa zanima, zakaj ta diskriminacija med moškimi in ženskami, zakaj ne bi to za moške bilo isto kot za ženske? Zakaj je to razlika? Jaz je, jaz je ne razumem. Kje so ti zagovorniki načela enakosti danes pri tej zadevi? Ni jih. Ne. Pa so dobro plačani. Ne. Zakaj ta diskriminacija moški, ženska? Se mi pa vzpostavlja vprašanje, gospod državni sekretar, kako tretirate upokojevanje tretjega spola? Se pravi srednjega spola. Tisti, ki je prišel iz moške v žensko ali pa ženska v kako te upokojujete? To mi je eno tako vprašanje, ki mi ne gre v glavo. Ne. To, ja. Meni ni smešno, meni je to zanimivo vprašanje. Ja. Pa seveda pri odmernem odstotku bi povedal tako, ne. Tam imamo ... Saj sem v stališču povedal, da pač v naši državi ne smeš delati, nekako tako, ne. Upokojenec, da ne bi smel delati - zakaj ne? Če ima pokojnino, pa če bo bo delal, še daleč v službi. Okej, zdaj bomo šli s tega na, sto procentov pokojnine plus dvajset procentov, se pravi dodatnega zaslužka, ne. Mene zanima, zakaj zdaj gremo na štirideset s s tem zakonom, zakaj po treh letih nazaj na dvajset, tega ne kapiram. To je sicer tudi Krama gospod Kramar ugotovil, tako da ... Ne vem, zakaj ne bi, če imaš pokojnino sto procentov, pa če delaš sto okej, pustimo ustavno, tisto sodbo, ki so jih pet štiri nekje, ti sodniki, so pač presodili, pet štiri. To mi je tudi čudno, zakaj to, ampak zakaj ne bi delali, če, če ima upokojenec stoprocentno pokojnino, pa dela sto procentov še v službi, saj itak bo na koncu dohodnina. To je samo dobro za državo. Jaz ne kapiram tega, zakaj bi to moralo biti nižje. Saj itak bo pri dohodnini opet vse to obračunano. Pa država dobi več, to je vsa logika. Jaz ne vem, ne kapiram tega, da se to zopet potem iz štiri sto proti štirideset, gre nazaj na dvajset procentov. To so taka vprašanja, se pravi, gospod državni sekretar, to me zanima. Pa seveda, če bo že pri tem zakonu, ki bo seveda verjamem, da bo šel skozi, ne, v času bolniške tega upokojenca, ne, ne bi bilo ne bi smelo biti izplačila pokojnin. To je ena taka, da ne bi prišlo clopet do tega izkoriščanja. To je ... saj veste. Če sem jaz, če sem jaz upokojenec, pa bom šel, pa bom se zmenil s tabo - grem v v pokoj, bom delal za tebe, pa bom imel sto procentov, se pravi penzije, plus štirideset procentov bom zdaj imel službe, če bom šel v bolniško, pa bom dobil osemdeset plus štirideset, se pravi, ne, bolniška je osemdesetprocentna. Da se ne bi jaz tako zmenil, ne, zato pravim, da če me razumete, ne, da se ne bi bolniška izplačevala v primeru, pokojnina v primeru bolniške. To je moja teza. Ali pa, če me razumete, kaj sem hotel povedati. Okej, to je to. Drugo pa, hvala lepa, če bom kaki odgovor dobil ...